Wenn ich dort eines begriffen habe, dann, dass wir Europäer die Aufgabe haben, den Opfern der Daish Faschisten unsere Unterstützung zu gewähren. In dieser Region leben 5,3 Millionen Menschen, und hinzugekommen sind in wenigen Monaten zwei Millionen Flüchtlinge, durchweg Minderheiten aus dem Irak, die jetzt in Zeltstädten oder auf den Straßen leben. Vor allem die Kinder sind bedroht.

2000 Jahre Geschichte sollen ausgelöscht werden. Was wir jetzt brauchen, sind wirklich klare Botschaften. Wir brauchen internationalen Schutz für die Religionsgemeinschaften und Minderheiten im Irak. Wir brauchen Gelder für die Flüchtlingscamps und Schulen für die Kinder, die es nämlich momentan überhaupt nicht gibt. Wir brauchen finanzielle Programme, Programme, die dem Wiederaufbau der Dörfer der Jesiden, der Schabak und anderer Minderheiten, auch der Christen, dienen.